În zilele noastre există încă multe incertitudini și necunoscute despre boala Alzheimer și, din păcate, situația continuă să se înrăutățească, odată cu îmbătrânirea populației în Europa. Avem nevoie, în mod evident, de cercetare și mai multe studii în ce privește cauzele și tratamentul demenței, dar, la fel ca și în cazul bolilor netransmisibile, există dovezi că niște măsuri simple în alegerea modului de viață pot preveni multe afecțiuni. De aceea, în amendamentele depuse, am cerut să fie acordată mai multă importanță cercetării efectelor pe care le are nutriția în apariția bolii Alzheimer. Mulți dintre noi cunoaștem, cu siguranță, măcar o persoană afectată de această boală sau altă formă de demență și știm că, de fapt, costurile personale sunt mult mai mari decât cele sociale sau financiare. Mult răspânditele și devastatoarele efecte ale demenței, la un număr atât de mare de persoane, ne îngrijorează pe toți. Ca rezultat, avem un raport foarte cuprinzător, care conține toate problemele cheie și ne dorim o reacție pozitivă din partea Comisiei, dar și a statelor membre.